Pane předsedající, dlouhodobě podporuji jednotný evropský patent, protože zvýší atraktivitu investic do inovací, podniky budou schopny lépe ochránit své know how, urychlí se přesun znalostí z vývoje do praxe a snad nás to lépe ochrání před vstupem padělků na vnitřní trh. A to je prostě velká výzva. Je to ke škodě naší konkurenceschopnosti, že po deseti letech Rada dospěla jen k posílené spolupráci. Vítám, že Česká republika přehodnotila svůj postoj a hodlá se připojit k jednáním. Vnímám současně, jak citlivý je precedens posílené spolupráce, když jde o jazykový režim, a to zejména pro některé velké státy.